Herr Kollege Brok, Ihre Frage ist mir freilich entgangen. Aber wenn ich Sie darauf hinweisen darf In einem Zweikammersystem, da gibt es immer eine Kammer, die die Regierung oder Ähnliches in einem Bundesstaat repräsentiert, und dann gibt es ein Parlament. Und in jeder modernen Gesellschaft wird dieses Parlament als Vertretung der Bürger nach gleicher Wahl gewählt. Nur in Europa ist das nicht der Fall, und das müssten Sie mir bitte erklären, warum das nicht der Fall ist.